Elnök Asszony, nem hiszem, hogy előfordulhat olyan az Európai Unió történetében, hogy egy tagállam miniszterelnöke akasztással fenyegette volna meg a saját állampolgárainak egy csoportját. Mint mindannyian értesültek róla, éppen ez történt a múlt héten Romániában, ahol Tudose szociáldemokrata kormányfő az országban élő magyar kisebbség egyik jelképének, a székely zászlónak a kitűzőit a következő szavakkal fenyegette ha a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is. A gyűlöletbeszéd meghatározásán lehet vitatkozni, de ha egy ország miniszterelnöke ilyen szavakat enged meg magának, ezt pedig egyetlen parlamenti párt vezetője sem tartja elfogadhatatlannak, nem szólal meg a román államfő és egyetlen állami hatóság vezetője sem, akkor az bizony alkalmas a megfélemlítésre és a kisebbséggel szembeni indulatok kifejezésének társadalmi elfogadására. Bár Románia rendszeresen azt állítja, hogy példaértékűen biztosítja a nemzeti kisebbségek jogait, láthatjuk, hogy mennyire lehet komolyan venni ezeket az állításokat, ha egy jelkép használatáért halálos fenyegetés jár a kormány vezetőjének szájából, aki egyébként ma lemondott.